Il nous soumet au contrôle de la Commission pour savoir quelles données relèvent de la sécurité du pays ou non. La Commission, cette Commission à la solde des lobbies et de l'oligarchie cosmopolite, va une fois de plus mettre nos États sous domination étrangère, extra européenne en plus! Elle ne connaît que le coup de force, prétendant vouloir notre bien et, au nom du bien, détruisant de manière systématique notre souveraineté. Les technologies numériques sont non seulement des technologies de souveraineté, mais aussi de domination. Libre concurrence et marché sans entraves transforment nos États en colonies numériques de multinationales étrangères. La Chine est indépendante, par exemple, car elle a interdit les sociétés étrangères dans ce domaine sur son territoire.